Señor Presidente, señora Alta Representante, Señorías, la crisis siria pone de manifiesto, por un lado, la insuficiencia de la acción exterior de la Unión Europea, a pesar del Tratado de Lisboa, a pesar de sus esfuerzos, señora Ashton, y a pesar de las conclusiones positivas del Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores de Vilna del fin de semana pasado, y también pone de manifiesto, de una forma dramática, la inoperancia de las Naciones Unidas que, ni en su composición, ni en sus órganos, ni en su funcionamiento, responden al espíritu fundacional de la Carta de San Francisco. Y todo ello se traduce en dos cosas en que El Asad y sus aliados ganan —por lo menos de momento— y en que el pueblo sirio —miles de personas fallecidas, millones de personas desplazadas en una catástrofe humanitaria sin precedentes— pierde. Parece que se abre ahora paso una iniciativa diplomática para tratar de someter al control internacional las armas químicas y proceder a su destrucción. Bienvenida sea, pero esto debe hacerse a través de una resolución urgente, obligatoria, y que, en caso de incumplimiento, debe dar paso a la aplicación del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta iniciativa deja flotando, señora Ashton, una pregunta en el ambiente, y es que si todos estos desarrollos en realidad van a permitir que el régimen sirio siga masacrando a su pueblo con armas convencionales, y si no deberíamos aprovechar esta resolución del Consejo de Seguridad para amparar la existencia de un corredor humanitario que alivie la tensión de la crisis humanitaria y proponer y favorecer la creación de una zona de exclusión aérea. Estamos gastando, señora Ashton, ingentes cantidades de dinero en nuestra política mediterránea renovada y la situación en nuestra vecindad más próxima no puede ser más desoladora. Evidentemente, no depende solo de nosotros, pero creo que, con independencia de que se movilicen recursos importantes, como la ocasión lo requiere, por supuesto, tenemos que intentar hablar con una sola voz y, desde luego, señora Ashton, interesarnos por pesar más en este escenario político. Termino ya, señor Presidente, preguntándole, señora Ashton, si puede hacer algo para evitar que las siete personas que han sido tomadas como rehenes en el campo de Ashraf, de las cuales seis son mujeres, sean torturadas y ejecutadas, como ha sucedido con anterioridad.